í dag fara fram tvær umræður utan dagskrár sú fyrri hefst um klukkan ellefu strax að loknum óundirbúnum fyrirspurnatíma og er um afkomu heimilanna málshefjandi er háttvirtur þingmaður ögmundur jónsson forsætisráðherra verður til andsvara umræðan stendur í tvær klukkustundir síðari umræðan hefst um klukkan eitt þrjátíu að loknu hádegishléi og er um málefni fasteignaeigenda málshefjandi er háttvirtur þingmaður birkir jón jónsson félags og tryggingamálaráðherra jóhanna sigurðardóttir verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund